Wenn vor einem Jahr jemand vorausgesagt hätte, dass die Menschen in der muslimischen, in der arabischen Welt ihre Würde vertreten werden, dass der Wind der Freiheit, der Demokratie durch die arabische Welt gehen wird, dann hätten viele bei uns gesagt, das sei eine Illusion, das glauben wir nicht. Aber es ist passiert und wir sollten uns darüber freuen, und es widerlegt vor allen Dingen die These des an die so viele geglaubt haben. Ein friedlicher Moslem, der nach Freiheit, nach Würde, nach Demokratie strebt, ist unser Verbündeter, und wir haben die politische und moralische Verpflichtung, diese Menschen mit Rat und Tat zu unterstützen, ihnen mit Solidarität entgegenzukommen. Und wir müssen all diejenigen kritisieren und isolieren, die diese Menschen unterdrücken, sei es in Libyen oder in Syrien. Im Zusammenhang damit steht auch, dass wir eine Friedensregelung im Nahen Osten brauchen. Die Dinge dürfen nicht so bleiben, damit es im Nahen Osten so bleibt wir hören ja gelegentlich diese These Es darf sich nichts verändern, weil das dann vielleicht bedrohlich sein könnte.

Beide haben ihre Würde, die Israelis und die Palästinenser. Wer dagegen ist, dass man jetzt einseitig einen Palästinensischen Staat in den Vereinten Nationen anerkennt, der muss dafür sein, dass die Verhandlungen wieder beginnen, mit dem Ziel, dass Israel als Staat anerkannt wird durch die Palästinenser und dass Palästina anerkannt wird durch Israel und durch die Internationale Gemeinschaft. Das sichert den Frieden zwischen Israel und Palästina, aber es sichert auch unsere Beziehung zur arabischen und islamischen Welt.